það er ágætt að heyra að þingmenn vinstri grænna hafa margar hugmyndir í efnahagsmálum og við hljótum þá að heyra þær hugmyndir til lausnar hér í þinginu mjög fljótlega þegar við ræðum eins og hæstvirtur forsætisráðherra gerði grein fyrir hér áðan pakkann þegar hann kemur frá alþjóðagjaldeyrissjóðnum ég vil hins vegar mótmæla því sem háttvirtur þingmaður sagði hér að umræðan af hálfu stjórnarliða hefði ekki snúist um hugmyndir heldur hefði einungis verið lýsing á ástandinu ég veit ekki betur en að ég hafi hér í ræðu minni kastað fram mörgum hugmyndum til lausnar á ástandinu ég veit ekki betur en að háttvirtur ja þingmaðurinn kallar hér fram í og segir ráðherra ég veit ekki betur en hæstvirtur utanríkisráðherra ingibjörg sólrún gísladóttir hafi meðal annars mælt hér fyrir hugmynd um sparnað í ríkisrekstri ótal aðrir þingmenn bæði úr samfylkingu og sjálfstæðisflokki hafa viðrað hér hugmyndir um viðbrögð við stöðunni þannig að það er bara einfaldlega rangt sem háttvirtur þingmaður heldur fram að ráðherrar og þingmenn stjórnarliðsins hafi ekki viðrað neinar hugmyndir